Mówiąc o umiejętnościach, nie możemy jednak uciec od odpowiedzi na pytanie, jakie jest miejsce i jaka jest rola systemu edukacji w społeczeństwach. Po pierwsze jakość systemu edukacji powinna być mierzona nie poziomem przygotowania do egzaminów, a poziomem przygotowania do życia. Po drugie oprócz umiejętności poznawczych niezbędne są umiejętności przekrojowe, ale także umiejętności społeczno psychiczne. Wreszcie po trzecie musimy nie tylko zaangażować przedsiębiorców i inne podmioty w procesy kształcenia, ale również wymagać od nich ogromnego zaangażowania we wchłanianie przygotowanych młodych ludzi i tworzenie miejsc pracy. Po czwarte konieczna jest zmiana metod i sposobów kształcenia, także dużo większe niż dotąd uznawanie kształcenia nieformalnego. I wreszcie po piąte i ostatnie w większym stopniu musimy wykorzystać istniejące instrumenty unijne, takie jak program Erasmus, aby zintensyfikować nabywanie nowych umiejętności, ale również nabierać zaufania do kwalifikacji zdobywanych w krajach członkowskich Unii i w krajach poza Unią Europejską.